Panie Przewodniczący Parlamentu!

Ale jest o czym mówić, bo będziemy oceniać, w jaki sposób główne instytucje Unii Europejskiej, także jej agencje kontrolują swoje finanse. To szczególnie interesuje europejskiego podatnika, europejskiego wyborcę.

Tak być nie może.

Czy to będzie nowa jakość?

r., są takim ubogim kuzynem.